hæstvirtur forseti það er heldur kaldranalegt haust sem bíður okkar íslendinga með ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hæstvirtur forsætisráðherra fyrir stafni í nítján mánuði segist þessi ríkisstjórn hafa erfiðað en fátt setið eftir það vantaði ekki yfirlýsingarnar þegar hún settist að völdum listi verð gerður og heit voru strengd fjörutíu og átta mál áttu þá að klára á hundrað dögum nú er þessi ríkisstjórn fjögur hundruð áttatíu og eins dags gömul og listinn er enn ókláraður skjaldborgin um heimilin varð að umsátri og loforð um aðgerðir í atvinnumálum þrátt fyrir orð hæstvirts iðnaðarráðherra nú áðan eru að engu orðin þessi svokallaða velferðarstjórn er rúin trausti stuðningur við hana er lítið meiri en stuðningur var við ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar tveimur mánuðum eftir hrun var talað um umboðslausa ríkisstjórn þá lá á að boða til kosninga en það hefur margt breyst frá þeim tíma mátti hæstvirtur fjármálaráðherra ekki heyra minnst á ags eða e s b eða greiðslur af icesave allt það og fleira til er hann og hans flokkur búinn að kokgleypa fyrir sæti við ríkisstjórnarborðið hæstvirts dóms mannréttinda og samgönguráðherra snýr nú aftur í ríkisstjórn ellefu mánuðum eftir að honum var ekki til setunnar boðið vegna stefnu ríkisstjórnarinnar í icesave hvað hefur breyst í stefnu ríkisstjórnarinnar á þeim tíma sá frostavetur sem spáð var hefur auðvitað ekki ræst að öðru leyti heldur ríkisstjórnin sig fast við þá stefnu sem hún lagði í upphafi með það er ekki henni að þakka að stefnubreyting varð við samningaviðræðum um icesave hæstvirtur fjármálaráðherra hefur enga iðrun sýnt frá því vilja steypa hér öllu á bólakaf í skuldafen með vonlausum og ónýtum samningum það er ekki það sem liðið er sem skiptir máli við skulum einbeita okkur að því sem framundan er hvað þurfum við að gera til að komast upp úr þessum öldudal sem við erum föst í hversu lengi ætlum við að húka á botninum þessi ríkisstjórn vill ekki spyrja slíkra spurninga þvert á móti þverskallast hún við að horfast í augu við staðreyndir hún er því miður farin að hanga á völdunum eins og hundur á roði um það eru breytingar á ríkisstjórn í morgun skýrt dæmi þessi ríkisstjórn mun ekki leysa nein mál hún kanna bara að binda hnúta og þvælast fyrir það sem við íslendingar þurfum að spyrja okkur núna er hvernig við viljum hafa hlutina í ágreiningi skapa óróa ala á tortryggni eða viljum við leysa málin sameinast um það sem skiptir máli og komast áfram inn í framtíðina við vitum vel að menntuð þjóð er auðug þjóð við vitum líka að það var á þeim grunni sem við sköpum hagsæld og vöxt til framtíðar við skulum gæta að þessu til þess að geta gert það verðum við að takast á við það sem máli skiptir álögur á fólk og fyrirtæki hafa hækkað fjölskyldur geta ekki borgað meira það eru ekki fleiri krónur í buddunni kjarasamningar eru að losna ófriður er framundan á vinnumarkaði litlar líkur eru til þess að aðilar vinnumarkaðarins láti bjóða sér aftur þau svikin loforð eins og gert var sumarið tvö þúsund og níu með stöðugleikasáttmálanum hér munu skapast verulegir erfiðleikar í haust nema menn snúi sér að því sem máli skiptir að fara af alefli í það að auka súrefni í atvinnulífinu með stórauknum framkvæmdum og slætti í hagkerfinu um leið hlúa að sprotum til framtíðar til þess að auka tekjur ríkissjóðs þarf að skapa frjósaman jarðveg svo fólk og fyrirtæki geti fjölgað störfum ekki um fimm hundruð störf ekki þúsund störf ekki um tvö þúsund störf heldur mörg þúsund störf þessi störf geta aðeins orðið til á almennum vinnumarkaði til að standa undir menntun og velferð er nauðsynlegt að hafa virkt og öflugt atvinnulíf hæstvirtur forseti atvinnuleysistölur eru ískyggilegar en enn þá ískyggilegri eru tölurnar um hvað störfum hefur fækkað á undanförnum missirum við höfum tapað tuttugu þúsund störfum þau verðum við að skapa á ný í þessari erfiðu stöðu hafa stjórnvöld samt tækifæri það er nefnilega jafnan svo við erfiðustu aðstæður má sjá tækifæri til að rétta úr kútnum tækifærið er að ríkisstjórnin beiti sér af alefli í atvinnumálum og það strax hún horfist í augu við að við þurfum að bretta upp ermar við þurfum að spýta í lófana við eigum að fara að vinna við eigum orku við eigum fisk við eigum hugvit þannig vinnum við okkur saman út úr vandanum